Strategie Europa 2020 wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich überhaupt keine Lust, über diese Strategie 2020 zu diskutieren. Wir haben ja schon vor zehn Jahren eine Strategie verabschiedet, die Strategie von Lissabon. Wenn Sie heute nach zehn Jahren schauen, was dabei herausgekommen ist, dann sind die Ergebnisse wenn ich es vornehm umschreiben darf überschaubar. Ich denke, wir sollten nicht wieder den gleichen Fehler machen, sondern wir sollten uns momentan auf das konzentrieren, was die Menschen zu Hause in unseren Mitgliedstaaten wirklich bewegt. Und da wird gefragt Schaffen wir es, die Stabilität unserer Währung sicherzustellen? Kommt es vielleicht zu einer Inflation? Welche Konsequenzen müssen wir denn aus den Entwicklungen in den letzten zwei Jahren ziehen, aus der Finanz und Wirtschaftskrise und jetzt aus der Währungskrise? Nehmen wir denn wirklich auch die Player auf den Finanzmärkten in die Verantwortung, die so zur Krise beigetragen haben? Ich möchte die Kommission nachdrücklich auffordern, sich in allererster Linie dafür einzusetzen, dass schnell eine Finanzmarktregulierung auf den Weg gebracht wird, dass wir in Europa voranschreiten, um zu verhindern, dass wie in den letzten Jahren geschehen fünf Mal am Tag das Geld um den Globus geschickt wird und viele daran verdienen, Verluste

Und ich möchte darum bitten, dass der Stabilitäts und Wachstumspakt so schnell wie möglich verschärft wird. Hierauf sollten wir uns konzentrieren. Ich bitte die Kommission, die Maßnahmen, die notwendig sind, doch nicht wie in der Vergangenheit im Alleingang zu beschließen oder mit den Mitgliedstaaten auszudiskutieren, sondern das Parlament als gleichberechtigten Gesetzgeber neben den 27 Staaten endlich ernst zu nehmen.